minni hluta viðskiptanefndar vegna þessa frumvarps til laga um bankasýslu ríkisins nefndarálitið er að

ásamt mér háttvirtir þingmenn guðlaugur þór þórðarson og margrét tryggvadóttir breytingartillögu á þingskjali tvö hundruð áttatíu og níu sem ég mun líka fjalla hér um eins og fram kemur í minnihlutaálitinu höfum við gert verulegar athugasemdir við þetta frumvarp og ég vísa í álitið en einnig í þær umræður sem voru hér

á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar sem eru góð markmið sem við tökum að sjálfsögðu undir en það sem minni hlutinn gerir athugasemdir við hér er að við erum efins um að sjá hvernig þessum góðu markmiðum verði endilega framfylgt með þessu frumvarpi verði það að lögum við erum ekki sannfærð um að þessari umsýslu sé best fyrir komið í ríkisstofnun og um það urðu miklar umræður í nefndinni við bendum á í okkar minnihlutaáliti að í minnisblaði frá fjármálaráðuneytinu kemur í ljós að innan flestra ríkja o e c d hefur þetta smám saman verið fært til eins ráðuneytis þannig að umsýslan verði samræmd og er ekkert sérstaklega viðhöfð í sérstökum stofnunum ríkisendurskoðun hefur einnig bent á það að stofnuninni sé ætlað að sinna verkefnum sem fjármálaráðuneytið er fullfært um að sinna og að nú á tímum niðurskurðar í öllu ríkisapparatinu er lögð til ný ríkisstofnun sem kosta mun íslenska skattgreiðendur sjötíu til áttatíu milljónir króna árlega við teljum og segjum það í nefndaráliti að slíkt sé erfitt að réttlæta á þessum tíma við í minni hlutanum teljum bæði hreinlegra og eðlilegra að ef ætlað er að koma á miðstýringu í bankakerfinu verði það þá gert með minni yfirbyggingu og mun minni tilkostnaði úr fjármálaráðuneytinu sjálfu en að farin verði sú leið að ráðherra handvelji sitt fólk í ríkisstofnun til að framfylgja þessari stefnu bankasýslunni er ætlað að framfylgja eigendastefnunni eins og fram hefur komið og þegar nefndarálitið var ritað var sú stefna ekki komin fram hún hefur komið fram en í ljósi þess hversu miklar breytingar hafa orðið í þessari síðustu viku er sú gagnrýni sem hér kemur í nefndarálitinu enn í gildi

og síðan er það atriði sem við leggjum mikla áherslu á og tökum þá undir með fjölmörgum umsagnaraðilum að betur hefði farið á því að eigendastefnan væri ekki fyrir allt fjármálakerfið í heild sinni heldur fyrir hverja fjármálastofnun fyrir sig og þá aðallega í ljósi samkeppnissjónarmiða mun ég fara ítarlegar yfir það seinna í máli mínu það er eðlilegt nú þegar fjármálastofnanirnar eru komnar á hendur ríkisins að gerð sé krafa um að fjármálaráðherra hafi ekki afskipti af stjórn bankanna það markmið er gott og gilt við fyrstu sýn er það einmitt markmið þessara laga að færa þetta frá fjármálaráðherra en þegar málið er skoðað nánar eru fjármálaráðherranum ætluð mikil völd innan þessarar stofnunar og þau völd felast í því að ráðherra velur þriggja manna stjórn og ræður svo framkvæmdastjóra við teljum eðlilegra

og aðrar stöður stofnunarinnar einnig og þá á faglegri forsendum til dæmis að fara með það í ráðningarferli hjá ráðningarstofu eða hjá óháðri valnefnd

nefndarálit skrifa auk þeirrar sem hér stendur guðlaugur þór þórðarson margrét tryggvadóttir og eygló harðardóttir breytingartillaga sú sem ég nefndi áðan er flutt eins og ég segi af okkur þremur auk mín háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni og margréti tryggvadóttur og er í tveimur liðum þar segir í fyrstu grein að við gerum tillögu að breytingu á tíundu grein að í stað þess að lögin taki gildi nú þegar taki þau gildi fyrsta október tvö þúsund og níu röksemdin fyrir því er sú að þá liggur fyrir hvernig eigendastrúktúrinn verður þrítugasta september næstkomandi á að það að liggja fyrir samkvæmt áætlunum þannig að við leggjum til að þessi stofnun verði ekki sett á laggirnar fyrir þann tíma við setjum einnig ákvæði til bráðabirgða í annarri grein sem orðast svo með leyfi forseta þrátt fyrir ákvæði tíundu greinar um gildistöku taka lögin einungis gildi ef ríkið er þá meirihlutaeigandi landsbanka nýja kaupþings og íslandsbanka með þessu leggjum við áherslu á það að ef það ferli sem nú er hafið og gengur vonandi eftir það er að kröfuhafar yfirtaki tvo af þremur bönkunum teljum við í raun óþarft að setja á fót þessa ríkisstofnun og setjum þá þetta skilyrði við gildistökuákvæðið ef við verðum í þeirri stöðu á þeim tíma fyrsta október að ríkið eigi landsbankann einan og lítinn hluta í kaupþingi og íslandsbanka sé þetta í raun óþarft þá er ég algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni álfheiði ingadóttur sem sagði að þrátt fyrir þær breytingar á aðstæðum væri þessi ríkisstofnun algjörlega ég verð nefnilega að segja það að ég hræðist það mjög að menn séu hér farnir að setja á fót ríkisstofnanir bara til þess að hafa heimildina í lagi mér finnst það hættulegt mér finnst það í raun stórhættulegt og ég ítreka það sem ég sagði í morgun

að það er erfitt að sjá hvort er mikilvægara planið sjálft og stofnunin sjálf eða þau markmið sem henni er ætlað að ná fram það sem er að gerast hérna er allt annað en lagt var upp með það eru ekki boðleg rök að ætla að segja það að það sé sami hluturinn það skipti ekki máli hvort um sé að ræða þrjá banka eða einn að við þurfum samt sem áður að hafa þetta svona markmiðið um að færa þetta frá pólitíkinni er gott hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hérna í gær að í rauninni væri ekki um annað að ræða en annaðhvort að hafa þetta eins og lagt er til eða hafa þetta á borðshorninu í fjármálaráðuneytinu hann spurði okkur sjálfstæðismenn sérstaklega hvort það væri það sem við vildum ég tel að þetta séu ekki þeir tveir einu valkostir sem um er að ræða og þótt borðshornið á skrifborði fjármálaráðherrans sé eflaust ágætt tel ég og tek þar undir með ríkisendurskoðun að það sé algjörlega boðlegt að hafa þetta inni í fjármálaráðuneytinu sérstaklega núna þegar eignarhaldið vonandi kemur til með að breytast og ég treysti því ágæta fólki sem vinnur þar til að losa hæstvirtur fjármálaráðherrann við þetta af borðshorninu og taka þetta til sín annars staðar í ráðuneytið það er ekkert verið að færa þetta algjörlega frá pólitíkinni það er bara þannig eins og fram hefur komið mun fjármálaráðherrann eftir sem áður skipa stjórn þessarar bankasýslu hann mun tilnefna og skipa jú jú það er verið að setja inn einhver breytingarákvæði um að viðskiptanefnd verði leyft að segja álit sitt á því en eins og ég sagði í þeirri nefnd

treysti því ekki að athugasemdir mínar verði teknar til greina og þær hafi einhver áhrif á þessa stjórnarskipan keisarinn er ekki í neinum fötum í þessum efnum það er verið að færa þetta frá pólitíkinni en það er ekki gert neitt annað en að setja einn millilið eins og bent hefur verið á meðal annars gerði háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir það í ræðu sinni í morgun er mjög auðvelt fyrir hæstvirtan fjármálaráðherra að koma hverjum þeim sem hann vill og þá takmarka ég það ekki endilega við núverandi hæstvirtum fjármálaráðherra heldur verður fjármálaráðherranum hver sem hann er ekki skotaskuld úr að koma sínu fólki þarna að ef við segjum í öðru orðinu að við ætlum að takmarka pólitíska valdið og í hinu orðinu að láta fjármálaráðherrann einan skipa hlýtur hver maður að sjá að það gengur var að ég hef skilning á því

sé vandi á höndum við kvörtum hér og kveinum í minni hlutanum yfir því að hlutirnir gangi ekki nógu hratt og við þurfum að gera þetta áður en þetta gerist og að eigendastefnan verði að koma áður en bankasýslan kemur og nú er eigendastefnan komin en þá er hún ekki nógu góð vegna þess að aðstæður hafa breyst þetta er skiljanlegt og ég hef fulla samúð með fjármálaráðherranum eins og ég sagði áðan en þannig er þetta bara og þess vegna verðum við að taka þetta verkefni og ekki missa það út úr höndunum þannig að verkefnið sem slíkt fari að eiga eitthvert sjálfstætt líf en ekki það markmið sem við höfum og deilum öll að koma bankakerfinu sem bestu í gagnið núna þegar við höfum þennan mikilvæga áfanga að baki sem vakti hjá manni miklar vonir um að uppbyggingin yrði miklu jákvæðari og miklu hraðari en maður hefur þorað að vona síðustu mánuðina megum við ekki að ég leyfi mér að fullyrða að það sé mun auðveldara stofna þær en að leggja þær niður ég er viss um að verði bankasýslu ríkisins komið á laggirnar verði henni stýrt af ótrúlega metnaðarfullum ríkisstarfsmönnum sem munu gera allt hvað þeir geta til að viðhalda sjálfum sér og reka sína stofnun finna henni hlutverk og tilgang um aldur og ævi ég meina ekkert illt með því en þetta er bara það sem gerist það er fullt af ríkisstofnunum sem við gætum farið í leiðangur með að leggja niður sjúkratryggingastofnun til dæmis háttvirtur þingmaður bendir á sjúkratryggingastofnun ég held reyndar að þar deilum við ekki skoðunum um tilgang sumar stofnanir hafa meiri tilgang en aðrar og ég er ekki að segja að við þurfum að leggja allar ríkisstofnanir niður það sem ég er að segja er að áður en við förum af stað við að setja á fót ríkisstofnun sem við vitum ekki hvort þarf vegna þess að við erum ekki komin á enda með hugsunina við erum ekki komin á enda með hugsunina það er allt búið að breytast bara í þessari viku forsendur eru breyttar þetta er ekki bankasýsla ríkisins þetta er landsbankasýsla ríkisins núna ég leyfi mér að taka undir með þeim aðilum sem komu á fund nefndarinnar þar á meðal samkeppniseftirlitið samtök atvinnulífsins og ríkisendurskoðun sem segja að við þurfum að gæta okkar í þessu til dæmis með samkeppnissjónarmið í huga hvernig ætlum við að tryggja að samkeppnissjónarmiðum verði fullnægt til dæmis núna þegar ríkisbankinn verður kannski bara einn í fullri eigu landsbankinn verði hundrað prósent í eigu ríkisins síðan eru tíu til tólf prósent eins og fram kom á fundi nefndarinnar í kaupþingi og glitni hvernig á að tryggja að upplýsingar fari ekki á milli um það sem er að gerast í þessum stjórnum í þessum bönkum þegar bankasýslan er með tvö til þrír starfsmenn og þriggja manna stjórn hvernig á hinn nýi vonandi eigandi kaupþings að vera viss um að stjórnarmaður ríkisins fulltrúi

athugasemdir við það að það sé ein eigendastefna eins og ég vék að áðan að það væri betra að vera með eigendastefnu fyrir hvern og einn banka vegna þess að meiningin er ekki að steypa alla í sama mót eða hvað ein eigendastefna ein ríkisstefna um hvernig bankakerfið eigi að vera hvað ef sú stefna er röng hvað ef sú stefna klikkar samkeppniseftirlitið segir með leyfi forseta mikilvægt er að mótuð verði sérstök stefna um rekstur hvers fjármálafyrirtækis sem bankasýslan kemur að þannig er heppilegt að skýrt sé að ríkið hafi almenna eigendastefnu sem lúti að skipan stjórna skyldum stjórnarmanna samskiptum milli eigenda og stjórnar og starfskjör stjórnar og æðstu stjórnenda en jafnframt að mótuð sé sérstök eigendastefna fyrir hvern og einn banka um rekstraráherslur þeirra viðskiptastefnu og rekstrarmarkmið heppilegast er að sérstaka eigendastefnan sé mótuð á vettvangi stjórnar hverrar fjármálastofnunar fyrir sig eftir atvikum að höfðu samráði við bankasýsluna þetta er skrifað áður en nokkuð lá fyrir um að kröfuhafarnir yrðu mögulega eigendur að bönkunum þetta þarf að hugsa virðulegi forseti og við verðum að klára hugsunina til þess að vera tilbúin og til þess að geta gert hlutina sem best ekki bara troða fyrirtækjunum inn í einhverja stofnun sem þarf að búa til bara til að fjármálaráðherra hafi heimildina það kom fram á fundi nefndarinnar hjá fulltrúa fjármálaráðuneytisins að eignaumsýslufélagið hafi ekkert verið stofnað og jafnvel að það verði ekkert stofnað en það er gott að hafa heimildina hvers lags bull er þetta gott að hafa heimildina eigum við ekki að stofna einhverjar fleiri stofnanir bara af því að það er svo gott að hafa heimildina skýrsluvélastofnun nei hvað hét hún aftur skýrslustofnun ríkisins var í ágætum sjónvarpsþætti það held ég að sé hámark skriffinnskunnar ég held að við ættum að líta bara til að hafa hvað segirðu förum í e s b í staðinn já förum í e s b í staðinn kallar háttvirtur þingmaður margrét tryggvadóttir fram í það kemur í staðinn fyrir það það sem ég legg áherslu á er að frumvarpið og þessi eigendastefna sem fyrir liggur miðar að því að ríkið verði ráðandi aðili í öllum bönkunum vonandi verður það ekki tökum mið af því förum að minnsta kosti í gegnum þá hugsun að það gæti verið betra að gera þetta á einhvern annan hátt vegna þess að forsendur hafa breyst sjötíu til áttatíu milljónir á ári er slatti af peningum ég bendi háttvirtum þingmönnum á að ræða sjötíu til áttatíu milljónir á ári við forsvarsmenn lögreglustjórans í reykjavík lögregluna á höfuðborgarsvæðinu ég er viss um að það væri hægt að koma þeim peningum í lóg áskrift fjármálaráðuneytisins fær sex hundruð áttatíu milljónir króna á fjárlögum á ári þeir hafa sinnt þessu eigenda og samræmingarhlutverki síðustu tíu mánuði og hafa gert það af besta mætti og ég trúi þeim og stóð að setja bankasýsluna á fót það er stórhættulegt að vera með þá hugsun að skella þessari ríkisstofnun á það er betra að hafa heimildina þetta er náttúrlega nokkuð sem ég skil ekki þetta er svona ég vék að því áðan að það væri hættulegt að hafa eina eigendastefnu fyrir allt kerfið vakin athygli á þessu og þar er einmitt notað þetta orð sem ég hef gert að mínu hér stórhættulegt þar segir með leyfi forseta ríkið situr uppi með stjórn allra helstu fjármálafyrirtækja landsins og hugmyndir um að miðstýra þeim líkt og hér eru settar fram eru stórhættulegar íslenskri fjármálastarfsemi grundvallaratriði í þeirri uppbyggingu sem nú á sér stað á íslenskum fjármálamarkaði er að gefa þarf

ég tek undir þessi orð það sem ég hef líka áhyggjur af er að þrátt fyrir að það segi í eigendastefnu ríkisstjórnarinnar og að það komi fram í þessu frumvarpi að bankaráðin beri ábyrgðina og það sé alveg klárt og kvitt held ég að þegar maður er kominn með eitthvert yfirbankaráð í bankasýslunni aukist sú hætta að ábyrgðin falli á milli laga að bankaráðið bendi á bankasýsluna og bankasýslan á bankaráðið það verður ákvörðunarfælni vegna þess að það liggur ekki skýrt hvernig eigi að koma þessu við og ef eitthvað skyldi fara úrskeiðis er hætta á að menn fari að benda hver á annan ég tel að við eigum frekar að

hún muni nota ræðutíma sinn og ef svo er hugar forseti að því að gera þinghlé í hálftíma fyrir matarhlé virðulegur forseti þegar forseti hóf mál sitt átti þingmaðurinn eftir sjö mínútur og fjörutíu og sjö sekúndur en nú eru þær reyndar bara sjö þannig að ég óska eftir að fá að nýta allan minn tíma og geri hlé á máli mínu ef það er það sem